Von den Bestimmungen des Kommissionsvorschlages ist im Wesentlichen abhängig, in welchen Gebieten wir sprechen von der Fördergebietskulisse und in welcher Höhe betriebliche Investitionsförderungen durch die öffentliche Hand auch in Zukunft getätigt werden können. Die Überlegungen der Kommission würden, auch im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten, massive Streichungen der österreichischen Fördergebietskulisse um bis zu 50 im Vergleich zur derzeitigen Situation bedeuten und würden auch ein Verbot der Förderung von Großunternehmen vorsehen.

Wir fordern daher, sowohl den für eine effektive regionale Wirtschaftspolitik zur Unterstützung strukturschwacher Regionen in Niederösterreich als auch den zum Abbau innerstaatlicher Verschiedenheiten das gilt eben nicht nur für Niederösterreich, sondern das gilt für alle Mitgliedstaaten notwendigen Spielraum durch eine Fördergebietskulisse in entsprechendem Umfang zu erhalten und die Möglichkeiten einzuräumen, auch Großunternehmen in diese Überlegungen mit einzubeziehen.

251. Arbeitnehmer darf kein Grund sein für ein Unternehmen, diese Förderungen nicht zu geben.